Señor presidente, señor comisario, la crisis de Sudán del Sur es una de esas crisis que aparece y desaparece en los medios de comunicación pero que lleva con nosotros cerca de cuarenta años Todo tipo de guerras destructivas por razones étnicas, por razones religiosas, por lucha por los recursos naturales. Es un país relativamente joven, pero su población ha vivido estas décadas de guerra en torno y en el entorno. Y tengo que señalar que es el momento de que tomemos decisiones para apoyar a quienes han emprendido un éxodo a los países vecinos, a quienes se han desplazado dentro del propio territorio de Sudán del Sur, a quienes están en necesidad de ayuda humanitaria, que es prácticamente el conjunto de la población del país.

Tenemos que proporcionar vivienda, tenemos que proporcionar alimentos y sanidad a aquellos desplazados, también ayuda financiera. Pero sobre todo quiero subrayar algo que ha dicho el señor comisario tenemos que ser activos, no solo como testigos sino también como actores principales, en garantizar el proceso de paz. Tenemos que ser más activos en garantizar el embargo de armas y tenemos que ser más activos en perseguir a aquellos que están obstruyendo la consecución de la paz en el país.